Der Bürgerkrieg in Jemen eine humanitäre Katastrophe dauert nun fast sechs Jahre, und täglich sterben über hundert Kinder, zwei Millionen Kinder sind unterernährt, es gibt kaum sauberes Trinkwasser und eine Million ist mit Cholera infiziert.